Señora Presidenta, la muerte en Lampedusa es una tragedia, pero no basta con decir eso

Hay que practicar la solidaridad, que no es una bonita palabra, sino un mandato del Tratado de Lisboa ―artículo 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea― que tienen que llenar de contenido los Estados miembros y, por eso, la solidaridad debe practicarse humanitariamente con la gente desesperada, pero también entre los Estados miembros en la gestión de una política integrada de fronteras.

Ya va siendo hora de que los Estados miembros sean capaces de articular una solidaridad efectiva, no solamente en la gestión integrada de las fronteras exteriores, no solamente con una visión no represiva de Eurosur, sino también humanitaria, sobre todo asumiendo que la política de gestión de fronteras es, por fin, después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, una política europea y que ya no es competencia tan solo de los Estados miembros.